Ist dies opportun, um auf wesentliche Mängel einzugehen,

B. den Vorwurf der Menschenrechtsverletzungen? Der Berichterstatter hat bereits Änderungsanträge vorgelegt, die auf die Stärkung der Bestimmungen hinsichtlich der Menschenrechte und der demokratischen Kontrollrechte des EP abzielen.